Uczestnicząc w rocznej procedurze budżetowej, ma się silne wrażenie a to dlatego, że procedura roczna obfituje w coś, co nazwę w języku piłkarskim uprawnia mnie do tego nazwisko stałymi fragmentami gry.

Zapowiada się ciekawa koncyliacja, tylko że ja mam wrażenie ponieważ wielokrotnie uczestniczyłem w koncyliacjach że jeżeli się ta koncyliacja wydłuża nadmiernie, to nie działa to dobrze na wizerunek wszystkich instytucji europejskich, dlatego że beneficjenci chcą zgody, a nie kłótni międzyinstytucjonalnej, chcą przewidywalności.

znacznie ważniejszej batalii o budżety wieloletnie i tym bardziej trzeba wykorzystać również takie możliwości rozporządzenia finansowego jak art.